Hier ist noch einiges zu tun, und es wäre eigentlich an der Tagesordnung, unsere Prioritätensetzung insgesamt bei der Bekämpfung organisierter Kriminalität wieder auf solche Straftatsbereiche wie Korruption zu lenken und uns weniger mit den Bereichen weiter zu beschäftigen, in die wir schon in den letzten Jahren sehr viel Energie investiert haben. Ich denke, dass es wichtig ist, diese Initiative des Europäischen Parlaments aufzunehmen und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Am wichtigsten wird meines Erachtens dabei aber sein, den Mitgliedstaaten deutlich zu machen, dass es auch ihre Aufgabe ist, jetzt entsprechende Vorschläge vorzulegen.